munnlega skýrslu um stöðu þessa alvarlega máls fyrir það fyrsta vil ég segja að öryggi og leynd fara ekki alltaf saman í þessu máli hefði verið betra að upplýsa ef ekki forsætisnefnd eða formenn þingflokka þá þingheim allan um það sem kann að hafa gerst en það er enn þá óupplýst hvernig

komst og var stungið í samband á varamannsskrifstofu í austurstræti átta til tíu og lögreglurannsókn virðist engu hafa skilað um það hvernig það gerðist

öryggismál hvað þetta varðar hafa ekki verið í nægilega góðu lagi ég ætla ekki að halda því fram að það sé hægt að fyrirbyggja allt í þessum efnum alls ekki og

en kannski erum við ekki alltaf nógu meðvituð um það að svo sé og sú hætta sé fyrir hendi en ég held að það sé afar mikilvægt í framhaldinu að gera eins og frú forseti segir að fara yfir alla þætti þessa máls jafnvel taka það upp aftur og gera ráðstafanir og þá er ég ekki að tala um girðingar eða annað slíkt sem hönd er á festandi heldur að gera þingmenn almennt meðvitaða um hið raunverulega öryggi sem við búum við hvað þetta varðar þannig að hægt sé að umgangast ekki bara tölvupóstinn sinn heldur öll samskipti sem fara fram á netinu með tilliti